en nú höfum við tækifæri til að greiða atkvæði og gefa þjóðinni færi á því að kjósa um þetta mál við höfum nægan tíma til að ræða málið til hlítar með öllum þeim skýrslum sem þar eru væntanlegar bæði hér í þinginu og úti í samfélaginu þannig að við séum fær um að taka afstöðu í lok maí ég legg á það mikla áherslu að við leyfum þjóðinni að tjá sig í þessu máli úr því sem komið er og reynum þannig að leita sátta í þessu mikilvæga máli